Monsieur le Président, la prise de conscience généralisée des obligations environnementales qui sont les nôtres, à titre politique, mais aussi citoyen, est maintenant acquise il n'y a plus à tenter de convaincre à coups de prétextes catastrophiques ou catastrophistes pas toujours étayés par les scientifiques. Il faut privilégier le réalisme et cela en urgence. Ainsi, la BEI, par son outil de soutien financier, doit favoriser des projets et des actions, qui, non seulement, préservent l'environnement, mais permette la création de richesse, en particulier par l'intermédiaire de nos industries. Ce n'est pas la mort des industries à coups de normes, ou de délais d'application insupportables car beaucoup trop idéologiques, qui réglera le problème. Donnons donc du temps à toutes nos entreprises européennes pour se décarboner, elles sont capables de le faire